a través de, por fin, una política monetaria expansiva atrevida. Lo que tenemos que lamentar es que esta haya llegado, quizá, demasiado tarde, entre otras cosas porque existe ya un riesgo evidente de desacoplamiento entre lo que es la política monetaria y sus efectos reales. Pero, en cualquier caso, las medidas anunciadas por el Consejo de Gobierno del Banco sobre el son bienvenidas, así como la apelación a que, de una vez por todas, esto sea completado con medidas de apoyo fiscal, cosa que, evidentemente, hasta ahora no se ha hecho ni se hará, porque todo el mundo sabe que el plan Juncker no es un plan serio para afrontar esta cuestión.

Sin embargo, una vez más, y ya se ha dicho en el debate, tenemos que criticar que el Banco Central Europeo está constantemente ejerciendo una injerencia política en cuestiones para las cuales no tiene mandato.

Esa decisión es una decisión arbitraria del Consejo de Gobierno y que se tomó en plena negociación para poner a Grecia en una situación de debilidad en la negociación, y creo que eso es totalmente inaceptable desde el punto de vista democrático y de lo que es la función del propio Banco Central Europeo. Desde ese punto de vista creo que hay que celebrar el dictamen del Abogado General del Tribunal de Justicia en el que señala que, en estos momentos, el Banco Central Europeo debería abstenerse de participar en programas de compra de bonos si al mismo tiempo está participando en un programa de asistencia financiera. Creo que eso ha sido una buena noticia.